Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Torej na podlagi dvestošestinštiridesetega člena Poslovnika Državnega zbora bi naprosil vse tiste kolege in kolegice tukaj, ne, tako na tisti najbolj levi kot zmerno levi pa sredinskem delu, da mi skupaj daste podporo, da odpremo, lahko rečemo, razpravo na eni izmed naslednjih sej, ker mislim, da gre za eno največjih odkritij kar se tiče kraje državljanov. Za to odkritje niste krivi vi, mogoče sedanja vlada, ampak gre za neko, lahko rečemo, zelo logično posledico neuspele tranzicije in, nekega trga, ki ni uspel zadovoljiti, torej ni uspel postaviti popolne konkurence na tem področju, in upam, da lahko skupaj naredimo neki korak naprej zato, da državljanu ravno zdaj sredi kurilne sezone nekako poskušamo zmanjšati ceno in preko Agencije za varstvo konkurence pritisnemo ta dva ponudnika ali pa spustimo nove ponudnike tudi iz tujine, zato da vzpostavimo vsaj del te konkurence, in seveda, kazen, ki mora biti temu primerna za oba ponudnika. Spoštovane kolegice, jaz vas prosim, vidim, da so tudi novinarji, naj napovem, da so novinarji nekako ugasnili, nekaj državljanov je potem pisalo naprej na RTV Slovenija, niso več po tej oddaji dobili nobenega odgovora, tudi te novinarje so nekako utišali v v zadnjih mesecih, tako da se ta zgodba ni nadaljevala. Sam bom to zgodbo nadaljeval, zdaj pa vas prosim, ali boste na jutri na na glasovanju me podprli, in da skupaj pripeljemo to zgodbo do končnega epiloga. Jaz mislim, da se zavedate, da pri enem evru na liter utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje v Nemčiji, kot sem napovedal na današnji dan, se cene gibljejo, odvisno od dežel, od nič cela osemintrideset do nič cela dvainpetdeset evrov na liter. Jaz upam, da se zavedate, da lahko skupaj vsaj državljanom omogočimo skoraj polovico cenejše ogrevanje samo zaradi teh dveh ponudnikov, ki imata izgleda dogovorjen dogovor, in mislim, da je ta sum, ki ga ves čas ponavljam, resno utemeljen in agencija v enem letu tega dela svojega ni opravlja. Toliko. Tudi upam, da je slišala ministrica za infrastrukturo. Tudi to je del, mogoče delo del vaše pristojnosti, ne. Ministrica, upam, da tudi vi slišite in da boste tudi vašim poslancem in poslanskim kolegicam dali neko zeleno luč, da da nam pomagajo pri tem, razjasnjenju tega problema v Sloveniji, mislim, da je akuten , da je nenormalen, in mislim, da za tudi za tiste, ki se ukvarjate specialno bolj z upokojenci in vsemi ostalimi državljani, ki so na robu preživetja, mislim, da jim lahko z z nekaj z enim glasovanjem ali pa z dvema nekako omogočimo neko pot, neki proces, ki se preko agencije bi lahko mogoče zgodili in s pritiskom na oba ponudnika, da znižate dogovorjene cene. Najlepša vam hvala, in vse dobro.